Ich möchte vor allem Frau Kommissarin Jourová zu einer tollen Leistung sehr herzlich beglückwünschen. Heute ist ein großer Tag für die Europäische Union und für die Betrugsbekämpfung. Ich begrüße sehr herzlich Kommissar Oettinger, der sich vier Jahre zähe Verhandlungen erspart hat, aber jetzt doch rechtzeitig zum Erfolg am Ende noch an Bord gekommen ist.

ein sperriger Begriff. Wir haben es mit einem historischen Moment zu tun, weil wir eine wesentliche Rechtslücke innerhalb der EU beseitigen und den Schritt hin zum Europäischen Staatsanwalt tun. Der Haushaltskontrollausschuss fordert seit 20 Jahren die Einrichtung einer solchen Europäischen Finanzstaatsanwaltschaft, und jetzt sind wir endlich so weit. Ich freue mich, dass es immerhin noch vor Mitternacht möglich war.

Ich bedaure außerordentlich und ich weiß zu schätzen, dass der Kollege McAllister hier noch mit uns im Sitzungssaal weilt dass dieses Parlament es nicht mehr zu unterscheiden weiß, was wichtig ist und was unwichtig ist. Das ist ein Meilenstein für das Europäische Parlament. Ich buche es mal unter persönlichem Racheakt ab, dass wir uns jetzt um diese Uhrzeit treffen mir macht es nichts aus, ich kann sowieso nachts nicht schlafen. Ich möchte Ihnen sagen, dass diese Abstimmung einen Schlusspunkt hinter viereinhalb Jahre hartnäckige Arbeit an dieser Richtlinie setzt. Im April 2014, kurz vor der Europawahl, hat das Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung beschlossen.

Wir haben von Oktober 2014 bis Dezember 2016 Triloge durchgeführt mit einer fast eineinhalbjährigen Pause von Juni 2015 bis Oktober 2016, weil der Rat sich geweigert hat, die Kernforderung des Parlaments zu akzeptieren eine Einbeziehung der Mehrwertsteuer in den Anwendungsbereich der Richtlinie.

Insbesondere die Einbeziehung der Mehrwertsteuer ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich möchte mich bei der slowakischen Ratspräsidentschaft bedanken auch wenn auf Ratsseite alle schon im Bett liegen. Ich möchte mich sehr herzlich beim Rat bedanken, dass die verschiedenen Ratspräsidentschaften es immer wieder möglich gemacht haben, in dieser schwierigen Sache weiterzumachen. Nicht unerwähnt möchte ich auch die italienische, die lettische und die niederländische Ratspräsidentschaft lassen, unter denen ebenfalls wesentliche Verhandlungsfortschritte erzielt werden konnten. Ich möchte mich auch bei den vielen engagierten Mitarbeitern der Kommission bedanken, aber vor allem bei Ihnen, Frau Kommissarin Jourová. Ohne Ihren kontinuierlichen und beharrlichen konstruktiven Einsatz wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Wir legen heute das Fundament der Europäischen Finanzstaatsanwaltschaft, der sogenannten EPPO. Die PIV Richtlinie harmonisiert die Definitionen für einschlägige Straftaten unter anderem Betrug, aktive und passive Korruption, missbräuchliche Mittelverwendung und legt ein Mindestniveau für die zugehörigen Höchststrafen fest. Für eben diese Straftaten wird dann die EPPO eine Ermittlungskompetenz bekommen. Sie wird auch die Möglichkeit haben, ab zehn Millionen Euro Schaden bei Mehrwertsteuerbetrug zu ermitteln, wenn mindestens zwei Mitgliedstaaten betroffen sind. Ich möchte Ihnen sagen Heute ist ein guter Tag für die Europäische Union, für die Finanzen der Europäischen Union, und deswegen glaube ich, dass wir auf keinen Fall ruhen sollten, die EPPO jetzt zu einem Erfolg zu machen. Frau Präsidentin, ich habe so lange auf den Moment gewartet, deswegen habe ich mich entschlossen, die Redezeit brutal ist zu überziehen, also mir müssen Sie heute das Mikro abklemmen,